Es la enmienda al artículo 3, apartado 2, después del punto 18. Ese es el momento en el que se planteará la enmienda oral y habrá que decidir si se vota o no, no en este momento, que no tiene nada que ver con esta enmienda.